virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til

með þessu frumvarpi er reynt að bregðast tímabundið við brýnni þörf á gjaldaaðlögun fyrirtækja vegna þess gengisfalls samdráttar og verðbólgu sem ríkir í íslensku efnahagslífi um þessar mundir með frumvarpinu er lagt til að á árinu tvö þúsund og níu geti fyrirtæki á hefðbundnum gjalddögum aðflutningsgjalda og vörugjalda valið um tvennt það er annars vegar að greiða á hefðbundnum gjalddaga eða að velja greiðsludreifingu ef greiðsludreifing er valin er greiðslunni dreift eins og nánar er mælt fyrir um í frumvarpi þessu til samræmis við þá gjalddaga sem í gildi eru lagt er til að almennir meðalvextir verði greiddir af þeim hluta greiðslunnar sem er frestað í stað dráttarvaxta þess má geta að greiðsludreifing af sams konar meiði var lögfest á síðasta haustþingi varðandi gjalddaga aðflutningsgjalda sautjánda nóvember tvö þúsund og átta samanber lög

með frumvarpi því sem hér er lagt fram er gengið lengra að því leyti að lagt er til að greiðsluaðlögunin nái til allra reglubundinna uppgjörstímabila á árinu tvö þúsund og níu að því er bæði varðar aðflutningsgjöld og vörugjöld í fyrsta kafla frumvarpsins er lagt til að ákvæði til bráðabirgða verði bætt við tollalög númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm þess efnis að aðilum sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum það er aðilar sem eru í virðisaukaskattskyldri starfsemi verði heimilt að óska eftir því að fyrirkomulag gjalddaga aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabila á árinu tvö þúsund og níu á þessu ári verði breytt á þann hátt að í stað þess að gjalddaginn sé fimmtándi dagur næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils verði veittur gjaldfrestur þannig að þriðjungur aðflutningsgjalda fyrir viðkomandi uppgjörstímabil komi til greiðslu á hefðbundnum gjalddaga það er fimmtánda dag næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabilsins þriðjungur komi til greiðslu mánuði síðar eða fimmtánda dag annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils og lokaþriðjungur komi til greiðslu fimmta dag þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils er greiðslum þá að fullu lokið fyrir fyrsta gjalddaga næsta uppgjörstímabils í öðrum kafla frumvarpsins er lagt til að ákvæði til bráðabirgða verði bætti við lög númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald sem kveður á um að gjaldskyldum aðilum verði heimilt að óska eftir því að fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds vegna uppgjörstímabila á árinu tvö þúsund og níu verði breytt á þann hátt að í stað þess að gjalddaginn sé tuttugasta og áttundi dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils verði veittur gjaldfrestur á þann hátt að helmingur vörugjalds fyrir viðkomandi uppgjörstímabil komi til greiðslu á hefðbundnum gjalddaga það er tuttugasti og áttunda dag annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabilsins og hinn helmingurinn komi til greiðslu mánuði síðar eða tuttugasta og áttunda dag þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils í þriðja kafla frumvarpsins er lagt til að ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lög um virðisaukaskatt sem kveður á um að þrátt fyrir ákvæði sjöunda kafla og sjöunda málsgrein tuttugustu greinar þeirra laga verði á gjalddaga virðisaukaskatts vegna hinna reglubundnu uppgjörstímabila á árinu tvö þúsund og níu heimilt að færa til innskatts á virðisaukaskattsskýrslu allan virðisaukaskatt vegna viðkomandi uppgjörstímabils þó svo einungis hluta af gjaldföllnum virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað er ákvæðið lagt til með vísan til fyrsta kafla frumvarpsins um greiðslufrest vegna aðflutningsgjalda á árinu tvö þúsund og níu með ákvæðinu er verið að tryggja að aðili sem stendur skil á virðisaukaskatti á gjalddaga geti að fullu notið innskattsréttar vegna viðkomandi uppgjörstímabils þrátt fyrir framangreindar breytingar á fyrirkomulagi gjalddaga á aðflutningsgjöldum til að koma í veg fyrir misnotkun er að lokum í frumvarpinu lagt til að kveðið verði á um það að hafna skuli beiðni aðila um greiðsludreifingu aðflutningsgjalda og vörugjalda hafi hann ekki staðið skil á aðflutningsgjöldum og vörugjöldum vegna fyrra uppgjörstímabils ég vil láta þess getið herra forseti að ríkisskattstjóri hefur

skoðunar og mun fúslega veita háttvirtur nefnd upplýsingar um þau atriði sem þar koma við sögu og hafa verið skoðuð sérstaklega eftir að frumvarpinu var dreift hér á alþingi þannig að ég beini því til háttvirtrar þingnefndar að taka við þeim upplýsingum eða fá ríkisskattstjóra til ráðslags um nánari útfærslu á tilteknum atriðum frumvarpsins ég vil einnig geta þess að þó hér sé í þessu frumvarpi gert ráð fyrir að farið verði mildari höndum um vaxtavöxtun gjalda sem mönnum er heimilað með þessu að dreifa og talað um meðalvexti eða samningsvexti en ekki dráttarvexti þá er einnig til skoðunar í fjármálaráðuneytinu að skoða sérstaklega dráttarvaxtamál almennt dráttarvextir eru svimandi háir eins og gefur að skilja við þessar aðstæður sem hér eru í vaxtamálum og þeirri athugun er ekki lokið en eftir því sem efni kynnu að standa til þá mundi fjármálaráðuneytið koma þeim upplýsingum sömuleiðis á framfæri við háttvirta efnahags og skattanefnd og ég vil láta það álit mitt hér í ljós að það eigi að sjálfsögðu að skoða það hvort einnig að því leyti er hægt að koma til móts við atvinnulífið og fyrirtæki í verulegum erfiðleikum og greiðsluþrengingum eins og þetta frumvarp er hugsað það má segja að þetta sé að nokkru leyti greiðsludreifing eða greiðsluaðlögun fyrir atvinnulífið með hliðstæðum hætti og menn hafa reynt að grípa til þó í víðtækari mæli sé fyrir heimilin í landinu þetta frumvarp vegur að sjálfsögðu ekki mjög þungt í þessum efnum en það er þó engu að síður mat þeirra aðila sem þetta hefur verið unnið með meðal annars samtaka iðnaðarins og fleiri aðila að þetta sé til verulegra bóta fyrir fyrirtækin og geti munað þau umtalsvert að fá þá greiðsludreifingu eða gjaldaaðlögun sem hér er lögð til að lokinni þessari umræðu herra forseti leyfi ég mér svo að leggja til að frumvarpið gangi til annarrar umræðu háttvirtrar efnahags og skattanefndaraflokinni